hæstvirtur forseti ég hef hér lagt fram fyrirspurn til hæstvirts heilbrigðisráðherra sem hljóðar svo með leyfi forseta væntir ráðherra þess að þjónusta við aldraða svo sem rekstur heimahjúkrunar og hjúkrunarrýma færist til sveitarfélaganna á kjörtímabilinu ástæða þess að ég kem fram með þessa fyrirspurn er sú að við höfum fengið nýjan heilbrigðisráðherra og það er áhugavert að heyra um hans skoðanir og stefnu í svo mikilvægum málaflokki sem þessum flutningur verkefna frá ríki til sveitarfélaga er vissulega eilíft umræðuefni og mikið um að stjórnmálaflokkarnir álykti á sínum landsfundum um mikilvægi þess að fjölga verkefnum sveitarfélaga á kostnað ríkisins vitna má hér í stefnu sjálfstæðisflokksins með leyfi forseta þar segir landsfundurinn telur að sveitarfélögin eigi að bera ábyrgð á nærþjónustu svo sem heilsugæslu öldrunarþjónustu hjúkrunarheimilum heimahjúkrun og heimaþjónustu fundurinn leggur áherslu á að þessir málaflokkar verði fluttir heim í hérað sem fyrst svo mörg voru þau orð þá má vitna í samþykktir frá samfylkingunni sem er hinn stjórnarflokkurinn þar segir með leyfi forseta fjórða flytja málefni aldraðra til sveitarfélaga

þetta má vænta þarna breytinga og það má geta þess að í tíð framsóknarflokksins með þennan málaflokk var það mjög nærri á næstsíðasta kjörtímabili að það tækist að ná niðurstöðu og samkomulagi við sveitarfélögin um að þessi tilflutningur ætti sér stað alveg á síðustu stundu gerðist eitthvað sem varð

síðan má geta þess að fyrrverandi hæstvirtum heilbrigðisráðherra siv friðleifsdóttir skipaði nefnd til að endurskoða verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga og mögulega tilfærslu verkefna sem tengjast málefnum aldraðra sú nefnd er bara um þetta leyti líklega að ljúka störfum miðað við það sem kemur fram í erindisbréfi og vissulega hlýtur það þá líka að verða veganesti þar sem hér er um þverpólitíska nefnd að ræða veganesti fyrir hæstvirtan ráðherra til þess að taka á þessum mikilvægu málum